forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokki framsóknarflokksins um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa

áttundi þingmaður suðurkjördæmis tekur sæti í þremur nefndum í iðnaðarnefnd í stað guðna ágústssonar í heilbrigðisnefnd í stað valgerðar sverrisdóttur og í umhverfisnefnd í stað höskuldar þórhallssonar þær breytingar verða í íslandsdeild vestnorræna ráðsins að birkir j jónsson tekur sæti sem aðalmaður í stað guðna ágústssonar og höskuldur þórhallsson tekur sæti sem varamaður í stað bjarna